années. Il faudra donc en changer. La solidarité européenne s'exprimera aussi par une fiscalité européenne, une fiscalité plus juste. Nous devrons mettre fin à cette concurrence fiscale qui a vidé les caisses nationales et les caisses européennes. Nous devons aussi mettre en place une solidarité extra européenne car, si la pandémie est catastrophique pour nos citoyens, elle l'est aussi pour les autres continents et elle sera dramatique pour